Chwalimy się, jak wiele osiągnęliśmy w budowaniu wspólnego rynku i ganimy przykłady łamania swobód gospodarczych, które są przecież fundamentem Unii Europejskiej. Ale kiedy przychodzi do konkretnego przypadku łamania prawa unijnego przez jedno z państw członkowskich, na reakcję Komisji Europejskiej musimy czekać. Wprowadzone przez rząd niemiecki regulacje dotyczące płacy minimalnej wynikają bez wątpienia ze słusznych pobudek wszyscy zgadzamy się, że godne wynagrodzenie za wykonywaną pracę to sprawa bezdyskusyjna. Jednak zakres tych przepisów i objęcie nimi również pracowników sektora transportowego z innych krajów zamiast pomagać sprawie ochrony praw pracowników, szkodzi jej.

z Polski, ale przecież nie tylko, czego efektem będą nie podwyżki, ale zwolnienia. Uchwalenie tych przepisów to atak wymierzony w wolną konkurencję i pozycję rynkową, jaką dzięki dobrej organizacji i solidnej pracy wypracowali sobie polscy również przewoźnicy w Europie.